und

Denn uns geht es darum, dass sie richtig, korrekt und gut umgesetzt wird. Die Europäische Kommission hat uns auch zugesagt, uns dabei behilflich zu sein.

Der zweite Punkt die Ansprechpartner Das ist die Antwort auf das, was wir gemacht haben im politischen Sinn.

Das reicht uns als Europäisches Parlament nicht, da muss sehr viel mehr dahinter sein. Da müssen Menschen dahinter sein, die auch wirklich Hilfestellung leisten können für die Dienstleister in diesem Bereich. Da geht es auch um die Sprache, die angeboten wird. Es reicht nicht, wenn die Heimatsprache und vielleicht Englisch angeboten werden.

Als letzter Punkt der Anwendungsbereich Da möchte ich noch einmal ganz klar machen, dass wir aus dem Wirkungsbereich des Artikels 16 alle Dienste im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse herausgenommen haben. Ich erwarte, dass die Mitgliedstaaten das auch respektieren. Wenn sie diese Dienste in den Wirkungskreis der Dienstleistungsrichtlinie aufnehmen wollen, ist das ihr gutes Recht. Aber dann sollen sie es nicht auf die Dienstleistungsrichtlinie schieben, sondern dann ist es ihre eigene politische Willensbekundung, und dafür sollen sie auch selbst die Verantwortung übernehmen.